Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires, c'est au nom si j'ai bien compris, finalement de Lady Ashton, notre haute représentante, que j'ai l'honneur de prendre la parole devant vous. L'Union européenne continue à suivre au jour le jour, par le biais de sa délégation à Pékin et de ses ambassades bilatérales, la situation de M. Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix, et celle de son épouse, Liu Xia, ainsi que celle de leurs amis et de leurs avocats. Leur situation reçoit de notre part une attention constante. L'assignation à résidence de Mme Liu Xia et celle de nombreux défenseurs des droits de l'homme en Chine depuis le 8 octobre dernier nous inquiète tout autant qu'elle nous déçoit, et nous la condamnons. Comme vous le savez, l'Union européenne n'a pas attendu que M. Liu Xiaobo reçoive cette prestigieuse récompense pour rappeler au gouvernement chinois ses engagements internationaux en matière de respect de la liberté d'expression. Et dans ce cas particulier, l'Union européenne a toujours considéré que la Charte 08 était un manifeste pacifique, appelant à davantage de respect des droits de l'homme en Chine. L'Union a d'ailleurs publié quatre déclarations publiques depuis décembre 2008, appelant à la libération de Liu Xiaobo. Notre position ne pouvait être différente lorsque le comité Nobel a annoncé le 8 octobre, en toute indépendance dois je le rappeler, sa décision. Nous avons félicité Liu Xiaobo par la voie de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères, Lady Ashton, et par celle du président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, et nous avons rappelé l'importance que nous attachons à sa remise en liberté. Nous regrettons que les autorités chinoises n'aient pas suivi les appels que la communauté internationale se fait fort d'amplifier. Il est regrettable que l'Union européenne doive prendre note, une nouvelle fois, avec inquiétude, des manœuvres d'intimidation et de l'assignation à résidence dont fait l'objet l'épouse de Liu Xiaobo, Mme Liu Xia, depuis six semaines. Nous déplorons avec la même force les menaces, la surveillance et l'interdiction de quitter le territoire, ainsi que la détention, dont font l'objet de nombreux proches de Liu Xiaobo depuis que le prix Nobel lui a été attribué. Madame la Présidente, l'Union européenne poursuivra avec constance et détermination les efforts qu'elle a engagés depuis presque deux ans maintenant pour que Liu Xiaobo soit libéré et pour qu'il puisse pleinement exercer ses droits et contribuer, comme il le souhaite, au débat public qu'il a initié en Chine par le biais de la Charte 08. Nous continuons à espérer qu'il puisse recevoir en personne le prix Nobel de la paix le 10 décembre prochain. Nous demandons à la Chine de cesser les restrictions à la liberté de mouvement et d'expression dont font l'objet son épouse, Liu Xia, ainsi que de nombreux amis de M.